forseti vill greina frá því að nú við upphaf þingfundar að lokinni kjördæmaviku á fimmtudaginn kemur fer fram umræða um efnahags og viðskiptamál þar sem forsætisráðherra mun flytja skýrslu